Monsieur le Président, notre groupe s'abstiendra lors de ce vote.

D'une part, nous ne pouvons que déplorer l'inertie et même l'autisme de la Commission sur la question énergétique. Depuis notre précédent débat budgétaire, il y a eu la catastrophe nucléaire de Fukushima. L'Allemagne, l'Italie, la Suisse et d'autres encore en ont aussitôt tiré des conséquences fondamentales. Au niveau de la Commission, et ce budget en est l'expression, rien ne bouge ou presque. On observe tout juste quelques ajustements à la marge, et toujours cette obstination à soutenir des impasses écologiques et technologiques, comme le gaz de schiste ou le très coûteux projet ITER.

Le Parlement doit être solidaire face à une telle attitude antieuropéenne. Au moment où vont commencer les négociations, il est important de rappeler que le budget européen n'a jamais été en déficit, qu'il n'y a pas de dette européenne et que ce budget dégage une valeur ajoutée considérable par la mutualisation des moyens et des politiques. S'attaquer aux moyens financiers de l'Union européenne, ce n'est pas combattre la crise économique et financière, ce serait l'aggraver.